Időről időre elcsodálkozom azon, hogy hogyan képesek politikusok olyan gonosz és embertelen döntéseket hozni, amelyek következtében Európa szerte milliók és milliók elszegényednek, nyomorúságos élethelyzetbe kerülnek, miközben a bankok és a multicégek virágoznak. Most az osztrák szakszervezeti unió és néhány más szervezet kiadott egy tudományos jelentést, amely megadja a választ.